frumvarpið gerir ráð fyrir því að við tvö hundruð og sjöttu grein laganna bætist ný málsgrein sem verði fyrstu málsgrein svo hljóðandi með leyfi forseta hver sem lætur af hendi eða heitir greiðslu eða öðrum ávinningi fyrir vændi skal sæta sektum eða fangelsi allt að einu ári flutningsmenn auk mín eru háttvirtir þingmenn atli gíslason auður lilja erlingsdóttir ágúst ólafur ágústsson ásta r jóhannesdóttir katrín júlíusdóttir siv friðleifsdóttir steingrímur j sigfússon og steinunn valdís óskarsdóttir þetta er mál sem á sér nokkuð langa sögu í sölum alþingis hæstvirtur forseti ég hef mælt fyrir sambærilegu máli áður og það hefur farið svo langt að það hefur meira að segja verið afgreitt frá allsherjarnefnd síðast þegar kynferðisbrotakafli almennra hegningarlaga var tekinn til gagngerðrar endurskoðunar lagði ég fram breytingartillögu við það mál sem hafði að geyma samhljóða ákvæði sú breytingartillaga dagaði uppi og var aldrei borin undir atkvæði þingsins sem mér þótti afar miður því ég taldi að það hefði á þeim tíma verið alla vega mjög nálægt því að það gæti hafa orðið meiri hluti fyrir tillögunni á þeim tíma fyrir ári síðan eða ég man ekki nákvæmlega hversu langur tími er liðinn síðan en ef ég man rétt var þetta á hundrað þrítugasta og þriðja löggjafarþingi það fór svo í átökum milli sjónarmiða innan allsherjarnefndarinnar eins og ég segi að breytingartillagan var ekki borin upp en engu að síður fékk stjórnarandstaðan framgengt ákveðnum baráttumálum sínum í endurskoðun kynferðisbrotakafla en þetta ákvæði varð að bíða og nú er kominn þessi betri tími sem við biðum eftir og við getum flutt þessa tillögu hér og nú sjálfstæða þingmenn úr þremur flokkum það höfum við reyndar gert áður

einum fjórum árum síðan sem þingkonur úr öllum flokkum öðrum en sjálfstæðisflokknum fluttu samhljóða tillögu

þar sýndu þingkonur samstöðu og sjónarmið þeirra voru og eru að öllum líkindum enn þau að það þurfi að gera eitthvað í þessum málum sem eru erfið viðureignar og vandmeðfarin það er þeirri staðreynd að æ fleiri tilfelli um vændi virðast vera að skjóta upp kollinum í okkar samfélagi og í auknum mæli virðist vera þar um erlendar stúlkur að ræða og það er auðvitað vísbending um það að angi af mansalinu sem grasserar í öðrum löndum í evrópu sé farinn að teygja anga sína hingað það hefur ýmislegt verið unnið á vettvangi bæði alþingis og dóms og kirkjumálaráðuneytisins í þessum efnum við höfum fengið tvær gagnmerkar skýrslur um vændi á íslandi þrjár reyndar sem ég vil nefna hér í fyrsta lagi skýrslu frá tvö þúsund og eitt sem rannsóknir og greining gerðu fyrir dóms og kirkjumálaráðuneytið um vændi á íslandi og félagslegt umhverfi þess þar sem skýrsluhöfundar leiða í ljós með hvaða hætti vændi er stundað á íslandi og voru það sláandi niðurstöður og er enn sláandi lesning sú skýrsla síðan kom önnur skýrsla ári síðar það er tvö þúsund og tvö frá dóms og kirkjumálaráðuneytinu það var skýrsla nefndar sem falið hafði verið að gera tillögur um úrbætur vegna kláms og vændis og sú nefnd hafði tekið til umfjöllunar virkt tæki í baráttunni gegn vændi að gera það refsivert að kaupa vændisþjónustu sú nefnd komst hins vegar ekki að niðurstöðu um það mál að leggja þá leið til að svo komnu máli taldi ekki vera nægar sannanir fyrir því að hún hefði reynst vel í svíþjóð upprunalandi sínu síðan vil ég bera þriðju skýrsluna sem hefur verið unnin á

átti ég sæti en til hans hafði verið stofnað til að reyna að ná sáttum um þessi ólíku sjónarmið sem hér hefur verið tekist á um í sölum alþingis meðal alþingismanna enn eina ferðina klofnaði hópurinn starfshópurinn klofnaði í afstöðu sinni til þessarar leiðar og náði ekki sameiginlegri niðurstöðu enda kannski ekki við öðru að búast þar sem það var ljóst fyrir fram að þau sjónarmið sem einstaklingar fóru með inn í þá nefnd voru mjög skýr og afdráttarlaus og í sjálfu sér skipti enginn um skoðun frá því að starfshópurinn hóf störf þangað til skýrsla starfshópsins lá fyrir í febrúar tvö þúsund og sex nú er það þannig hæstvirtur forseti að þessi hugmynd að gera kaup á vændi refsivert og þessi tillaga að íslendingar fari að dæmi svía í þessum efnum til hennar hefur verið hvatt af kvennasamtökum á íslandi því að haustið tvö þúsund og þrjú sendu fjórtán kvennasamtök eða samtök sem tengjast kvennahreyfingum þingmönnum áskorun um að leiða slíkt bann í lög þessi félög voru bríet félag ungra femínista femínistafélag íslands kvenfélagasamband íslands kvennaathvarfið kvennakirkjan kvennaráðgjöfin kvenréttindafélag íslands neyðarmóttaka vegna nauðgunar stígamót tímaritið vera unifem á íslandi félag kvenna í læknastétt á íslandi landssamband framsóknarkvenna og samtökin í greinargerðinni sem okkur þingmönnum var send með þessari áskorun var lögð áhersla á tengsl klámiðnaðarins og vændisins og tekið undir það sjónarmið að vændið væri kynbundið ofbeldi sem bæri að vinna gegn og voru þessar hreyfingar allar sammála um það að það að gera kaup á vændi refsivert á íslandi væri virk leið til varnar í þessum efnum árið í fyrra tvö þúsund og sjö dagana tuttugasta og fyrsti til tuttugasta og sjöunda mars gerði gallup skoðanakönnun símakönnun fyrir ríkisútvarpið um viðhorf fólks til þess að kaup á vændi væru gerð refsiverð og það var nokkuð gott svarhlutfall um sextíu og tvö prósent og spurningin sem lögð var fyrir þátttakendur var eftirfarandi ertu hlynnt eða hlynntur því eða andvíg andvígur að kaup á vændi verði gerð refsiverð niðurstaðan kom í sjálfu sér nokkuð á óvart það kom í dóms að um sjötíu prósent þjóðarinnar samkvæmt þessari könnun voru mjög hlynnt því að kaup á vændi yrðu gerð refsiverð hér á landi og sömu sögu er að segja af nágrannaþjóðum okkar því finnar hafa innleitt sambærilegt ákvæði og er í lögum í svíþjóð það gengur að vísu ekki eins langt en sambærileg hugmynd og einnig liggur fyrir norska þinginu eða kom fram stjórnarfrumvarp í norska þinginu um að þessi leið verði farin í noregi og þegar ég síðast vissi þá var það mál í umsagnaferli ég veit ekki hversu langt það er komið núna þannig að núna er ekki hægt að fela sig á bak við það eða andmælendur þessarar aðferðar geti ekki lengur skýlt sér á bak við það að aðferðin

frá þeim sem eru mótfallnir þessari leið það má segja hæstvirtur forseti að það sé kannski að bera í bakkafullan lækinn að fara djúpt ofan í saumana á því sem að baki þessari tillögu liggur svo oft hef ég mælt fyrir henni það er búið að skrifa gríðarlega mikið á norðurlöndunum um afleiðingar vændis og mansals við höfum fjöldann allan af áskorunum sem norðurlandaráð hefur samþykkt og beint til ríkisstjórna norðurlandanna til að reyna að koma böndum á mansal og vændi það er mjög mikil vinna í norðurlandaráði sem er á þessum vettvangi eða í þessum málaflokki þar sem allir þingmenn virðast vera orðnir sammála um það að það þurfi að tala um þessa hluti í einu og sama orðinu það sé ekki hægt að greina á milli mansals og vændis og ef við ætlum að reyna að koma í veg fyrir mansal þá verðum við að reyna að uppræta vændi það er sömuleiðis lögð mikil áhersla á það að klámiðnaðurinn sé hluti af þessari tilhneigingu og klám sé í sjálfu sér ekkert annað heldur en mynd af vændi og þess vegna eigi að tala um þessa hluti í sama orðinu hafa þá uppi á borðinu og til skoðunar alla í senn mansal klám og vændi fyrir því hef ég talað og get vitnað í ályktun númer tuttugu og fimm tvö þúsund og fimm þar sem norðurlandaráð sendi norrænu ráðherranefndinni ályktun sem

dvalarleyfi fórnarlamba mansals í móttökulandi það er mjög mikið búið að vinna á norðurlöndunum í þeim efnum að kanna örlög þeirra sem lenda í klónum á þeim glæpamönnum sem stunda mansal og norðurlandaráð er sér meðvitað um það að það þurfi að rannsaka þessi mál til að átta sig á því hvaða aðferðir væru bestar til að ná að uppræta þessa glæpi það þarf að safna reynslu frá öðrum evrópuríkjum og það þarf að gera samanburð á árangri og þessi tilmæli hafa verið send til norrænu ráðherranefndarinnar og eru þar að öllum líkindum í vinnslu sömuleiðis beindi norðurlandaráð þeim tilmælum til norrænu ráðherranefndarinnar að á óformlegum samráðsvettvangi baráttu gegn mansali innan norðlægu víddarinnar mundu menn beina sjónum að þeim þáttum sem vörðuðu miðlun upplýsinga og reynslu um hvaða aðferðir reynist best í viðleitninni við að hafa upp á fórnarlömbum mansals og bera kennslu á og meta hvernig þau tilboð um vernd sem standa fórnarlömbum til boða hafa reynst þar með talið möguleika fórnarlambanna á vernd óháð landamærum og ég vil segja það hér hæstvirtur forseti að ég fagna því að það skuli vera komin í gang vinna hjá íslensku ríkisstjórninni vinna við það að búa til aðgerðaráætlun gegn mansali en ráðherrarnir hæstvirts félagsmálaráðherra og dómsmálaráðherra tilkynntu um það í lok sextán daga átaksins núna í haust sextán daga átaks gegn kynbundnu ofbeldi að þá yrði farið út í að búa til aðgerðaáætlun gegn mansali

síðan erum við búin að fá evrópuráðssamning sem stendur til að fullgilda og ég held að það hafi verið stigið ákveðið skref þegar ráðherrarnir gáfu yfirlýsingu um það að aðgerðaráætlun af þessu tagi yrði unnin þar með tel ég að

hann hafi skipt um skoðun varðandi aðgerðaáætlunina gagnvart mansali af því að hann hafði áður í umræðum í fyrirspurnatíma á alþingi lýst sig andvígan því að setja slíka aðgerðaáætlun taldi það tímaeyðslu að vera alltaf að búa til einhverjar áætlanir og taldi að hann væri að láta verkin tala með öðrum hætti tilraunir til að loka landamærum og með öðrum aðferðum en sem sagt ríkisstjórnin hefur ákveðið að gera svona aðgerðaáætlun ég fagna því og tel að hún sé nauðsynlegur liður í því að við náum að koma einhverjum böndum á þetta ástand sem ég vil kalla svo í mínum huga er vændi hluti af kynbundnu ofbeldi ég tel að við verðum að horfast í augu við það það er enginn sem velur sér vændi að atvinnu þegar grannt er skoðað og þegar farið er undir yfirborðið þá sýna allar rannsóknir fram á að ef konum eða þeim sem leiðast út í vændi hefði staðið til boða annað starf þá hefði það ekki valið vændi best eru rannsóknir sem vitnað er til til dæmis í norrænum ritum sem hefur verið dreift til þingmanna

vændi sem atvinnugrein það er ekki þannig að ungt fólk standi fyrir framan lista af einhverjum stöðuheitum læknir lögfræðingur vændiskona og velji vændið það er bara ekki þannig

í því er falin mjög niðurlægjandi hegðun það er ævinlega sá sem hefur peninginn sem hefur í raun og veru valið og valdið

niðurlæging þeirra sem leiðast út í vændi haldi áfram ég tel að þetta frumvarp sé liður í því og legg síðan til við háttvirta alþingi að þetta mál verði tekið fyrir í allsherjarnefnd og síðan til annarrar umræðu